la méthode que tu as appliquée et les heures que tu as consacrées à ce travail, en particulier avec le Parlement.

Rarement Conseil européen sera intervenu dans un contexte aussi difficile et aussi tendu. Rarement attente aura été aussi grande dans l'opinion publique de nos différents pays, attente de décisions courageuses et unies de la part de leurs dirigeants sur la question brûlante de l'euro et de la crise de la dette, mais aussi sur la gouvernance économique. Dans plusieurs pays, et tout spécialement en Grèce, nos concitoyens sont désorientés, angoissés et profondément inquiets pour leur avenir et pour celui de leurs enfants. Je veux profiter de cette occasion pour lancer trois messages à nos amis grecs. Premier message l'Europe est solidaire avec eux et nous faisons tout notre possible, nous les Européens, pour les sortir d'une situation qui est très difficile, dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Et j'insiste sur la responsabilité. Deuxième message la situation qu'ils vivent est le résultat de longues années où ils ont vécu au dessus de leurs moyens comme d'ailleurs beaucoup d'autres pays d'Europe. Il faut quand même bien le dire, et j'appelle l'ensemble des Européens à regarder les choses en face. Mon troisième message est la conséquence des deux premiers l'Europe ne peut aider la Grèce, comme tout autre pays en difficulté, que si celle ci met tout en œuvre pour assainir durablement sa situation économique et financière. Cela passe par des sacrifices, mais cela générera à terme des changements positifs pour ce pays. Cela aussi, il faut le dire, et je ne peux m'empêcher de me référer à l'exemple de la Lettonie, qui était il y a quelques années au bord de la faillite et qui, grâce à une politique courageuse de redressement menée par le Premier ministre Dombrovskis, élu et réélu par son peuple, a retrouvé l'équilibre. Il y a deux attitudes possibles face à la situation actuelle soit on se contente de défiler dans la rue et de faire grève cela fait partie du mouvement syndical soit, après avoir exprimé son inquiétude, on se met au travail pour redresser la situation dans une politique juste. Mon groupe, Mesdames et Messieurs, appelle à un sursaut. Il appelle à une prise de conscience, dans chacun de nos pays, du fait que des changements sont à la fois nécessaires et salutaires.

Et quand je dis nous, c'est la classe politique, bien sûr, mais c'est aussi chacune et chacun des 500 millions d'Européens. J'en reviens au Conseil européen, dont nous attendons une confirmation de la solidarité européenne. Mais au delà de la crise actuelle et pour en sortir durablement, nous attendons aussi de profondes réformes de la gouvernance économique. Parce que si nous avons su réaliser, avec l'euro, la partie monétaire de l'Union économique et monétaire, la partie économique est insuffisante et nous payons aujourd'hui le prix fort.

Quand le Conseil, avec le Parlement, décide de règles économiques à respecter par les vingt sept, ce n'est pas pour y déroger à la première occasion. Cela, nous voulons que ce soit assuré, ni plus ni moins. Si la crise que nous vivons a un mérite, c'est de tirer les leçons du passé. Je demande à chacun dans cet hémicycle de le comprendre. Je terminerai par une note positive, en saluant la décision attendue du Conseil sur la prochaine adhésion de la Croatie, qui devrait devenir le vingt huitième État membre de l'Union dans quelques mois. Cette décision récompensera les énormes efforts accomplis par le peuple croate, par son gouvernement, dont je veux saluer le courage et le sens de l'intérêt général. Cette adhésion est un signal positif important pour les Européens qui, en ce moment, doutent d'eux mêmes. Pourtant, les valeurs qu'incarne l'Europe, la solidarité, la tolérance, l'ouverture à l'autre, le respect des minorités, le respect des droits de l'homme et la dignité humaine, ces valeurs n'ont jamais été aussi utiles à défendre que dans une mondialisation où, trop souvent, c'est le rapport de force qui prime le reste. Je suis convaincu que si les Européens le veulent, si l'Union l'emporte sur la division et le populisme, nous sortirons renforcés des moments difficiles que nous vivons.